Podpredsednik, ne bo treba pet minut. Glede na to, da prej nisem imel nobene možnosti dati kratko repliko državnemu sekretarju, želim vas, opomniti, ko govorite o usklajevanju, da ta termin, konkretno uporabljate, kajti rast pokojnin ne bo preko tega, kaj se usklajuje, ampak ravno toliko, kolikor se morajo usklajevati. Vemo pa, da obstaja neka formula, štirideset, šestdeset ali šestdeset, štirideset na osnovi rasti življenjskih stroškov in na osnovi vemo, česa vse. Na koncu koncev pa potem pride tudi izredno usklajevanje. To izredno usklajevanje pa mora biti, kar enostavno, preprosto še država upokojencem dolguje pet cela šest procenta, in to moramo v bližje prihodnosti tudi uskladiti. Jaz vem, da je enostavno govoriti, težje je finance zagotoviti, ampak to, kar so upokojenci dali v času krize, morajo dobiti. Enostavno treba bo iskati variante in te variante iščemo z, izrednim usklajevanje. Pa ne, da bi rekli: "Zdaj pa mora biti najmanj triprocentna gospodarska rast." Moramo tako dolgo jim dajati, kak dolgo bomo imeli gospodarsko rast.